Herr Präsident!

Wir haben gesehen, dass es zu dieser Erkenntnis eines Gerichtshofs, der kein Gerichtshof der Europäischen Union ist, in der Tat sehr unterschiedliche Meinungen gibt.